En privilégiant les services au détriment de l'industrie, nous avons laissé de côté des pans entiers de notre économie, ce qui a conduit à la suppression de 3,5 millions d'emplois industriels entre 2008 et 2014. Cette absence de stratégie pose des problèmes majeurs d'emploi, d'innovation, ainsi que de cohésion sociale et territoriale. Aujourd'hui, au delà des approches sectorielles, il nous faut un cadre, une vision, une feuille de route à moyen et long terme. Il nous faut absolument une articulation cohérente entre les politiques commerciales, environnementales, énergétiques, d'investissement, de concurrence et d'emploi. L'Europe dispose d'atouts industriels importants, avec des leaders mondiaux dans les domaines de la pharmacie, de l'automobile, de la chimie, de la sidérurgie ou encore dans le ferroviaire. Ne laissons pas nos concurrents nous distancer en étant trop naïfs ou trop timides.